Señora presidenta, ante todo quiero trasladar mis condolencias por las pérdidas humanas en los incendios de Portugal. Ahí, y en España, las causas de estos superincendios son bastante claras el cambio climático, en el origen de la sequía y las temperaturas extremas el monocultivo del eucalipto y el pino, muchos beneficios para la industria de la madera pero una caja de cerillas para nuestros montes la especulación urbanística y la falta de ordenación territorial, reforzando el peligro para las poblaciones locales y el abandono del monte, donde desarrollo hoy rima con despoblación rural.

y, sobre todo, repensar la política agrícola común para cerrar la página del monocultivo y abrir la de un modelo agroforestal diverso y ecológico, con empleo, riqueza y vida en el mundo rural.